Omawiany program obliguje nas do poprawy efektywności energetycznej. Europa w dalszym ciągu nie wykorzystuje racjonalnie zasobów energii, jakimi dysponuje.

Edukacja społeczna w takich obszarach jak efektywność i ograniczenie zużycia energii jest najskuteczniejszym sposobem na budowę trwałych rozwiązań w tworzeniu bezpieczeństwa energetycznego i kreowaniu zrównoważonego rozwoju.

Dbałość o sprawy ochrony środowiska jest naszym obowiązkiem względem przyszłych pokoleń, a droga do osiągnięcia sukcesu w tej kwestii wiedzie przez nowoczesne podejście do spraw związanych z energetyką i sposobem pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł.